Predložená správa hovorí o ľudských právach ako o prioritnej agende Európskej únie v medzinárodných organizáciách, pričom zvlášť zdôrazňuje práva žien a detí a slobodu prejavu. Zároveň správa vyzýva členské štáty, aby v týchto organizáciách podporovali pozície Európskej únie. Lenže prioritnou súčasťou agendy európskych ľudských práv sú aj tzv. reprodukčné práva, čo je len iný názov pre právo na potrat. Naopak, európska diplomacia stále nie je dôsledná pri presadzovaní náboženskej slobody vo všetkých jej aspektoch s dôrazom na rešpektovanie práv kresťanov vo svete. Preto budem radšej, ak mňa a mojich voličov bude zastupovať aj slovenská diplomacia. Verím, že v týchto veciach, z ktorých mnohé patria do kompetencie národných štátov, bude zastávať principiálne iné stanovisko než Európska únia.